C'est précisément tout le problème. Ce n'est pas le rôle de nos auditions sur le fond, qui sont censées porter sur le fond, et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que c'est le rôle en amont de l'examen des conflits d'intérêt, qui doit être fait de manière indépendante.

La commission des affaires juridiques ne l'a pas fait, je le regrette.